Revenind, atunci când s a propus discutarea situației din Republica Centrafricană au fost colegi care s au întrebat este cu adevărat o urgență?

Ei bine, ceea ce s a întâmplat peste weekend arată foarte clar faptul că este vorba de o urgență, pentru că nu mai puțin de 70 de persoane au murit în vestul acestei țări, în confruntările dintre rebelii Seleka și partizanii fostului Președinte Bozizé.